A právě všechny tyto tři fenomény jsou pro nás velikou a nepředvídatelnou hrozbou.

Jejím úkolem a úkolem jejích agentur musí být propojit jednotlivé členské státy, informace a složky. Bohužel to v minulosti, jak jsme mohli vidět při útocích v Paříži nebo v Bruselu, prostě nefungovalo. A nejen uvnitř Evropské unie samotné, ale také ve spolupráci se třetími zeměmi. Propojujme a spolupracujme se zeměmi z Afriky, spolupracujme s Tureckem, spolupracujme s dalšími státy na boji proti radikalizaci, extremismu a násilí.

Podle mého názoru vyplývá především z nezvládnuté integrace a dlouhodobé frustrace a ze ztráty nebo úplné absence evropských hodnot. Je tedy nadmíru důležité adresovat právě tyto příčiny, a tím zabránit dalšímu šíření radikalismu. Především se musíme zaměřit na mladé lidi, jak už řekli moji předřečníci z Evropské lidové strany my máme určitý plán a Evropská lidová strana chce aplikovat svoji strategii, kterou přijala nedávno při svých zasedáních. Pokud zde totiž role Evropské unie selže, budeme v budoucnu svědky událostí jako v minulých měsících a nebudeme nikdy schopni mít radikalizaci a s tím spojený terorismus nebo extremismus pod kontrolou.